sannarlega skal ég vera þjóðremba ef háttvirtum þingmanni finnst ég vera þjóðremba ég skammast mín ekki fyrir það en það kemur því ekki við að háttvirtur þingmaður talaði sannarlega niður krónuna og hann gerir það enn sá ágæti þingmaður því það er stefna

hann hafi verið að fara yfir ýmis mál vissulega tók hann ágæta sögustund með sínum gleraugum í þessu máli vissulega er ég ekki sammála honum því ég sat ekki við ríkisstjórnarborð eins og gefur að skilja í aðdraganda hrunsins þetta er hans sýn á það og ég kalla enn og aftur eftir því að raunverulega finnst mér samfylkingin ekki finna fyrir ábyrgð sinni í hruninu því samfylkingin heldur áfram eins og ekkert hafi í skorist og rekur raunverulega sömu stefnu áfram í landinu ég vil benda háttvirtum þingmanni á að á þessum tímapunkti þegar ákveðið var að dæla peningum inn í peningamarkaðssjóðina þá voru þeir orðnir ríkisbankar og ríkisbankar eru að sjálfsögðu á forræði framkvæmdarvaldsins í hverju ríki fyrir sig og þeirrar ríkisstjórnar sem þar situr því að því að við hrunið voru bæði kaupþing og landsbankinn teknir yfir af ríkinu og líka einkabankinn glitnir þannig að það er enginn banki þar undanskilinn það var tekin ákvörðun um þetta af ríkisstjórninni að dæla þessum peningum þarna inn sem kemur í ljós að voru stórlega ofmetnir og þar munar á bilinu sjötíu til áttatíu milljarðar sem við bætist við skuldir ríkisins þannig að ég spyr háttvirtan þingmann nú að því finnur hann ekki fyrir ábyrgð að þetta skyldi vera gert þegar þetta kemur í ljós á eins árs afmæli hrunsins